herra forseti því tæki verður áreiðanlega beitt líka það þarf að beita öllum ráðum hér við þessar aðstæður sem upp eru komnar það þýðir ekki að afhjúpa slíka fordóma gagnvart einni alþjóðastofnun sem við höfum verið aðilar frá nítján hundruð fjörutíu og fimm eins og vinstri hreyfingin grænt framboð gerir var það alltaf vitleysa hjá okkur að taka lán í þau fjögur skipti sem við höfum áður tekið lán hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum var það vitleysa hjá okkur að taka svo virkan þátt í þessu starfi sjóðsins sem við höfum gert undanfarin rúm sextíu ár við höfum tekið fullan þátt í þessu starfi við höfum átt fundi með stjórn sjóðsins ítrekað við höfum tekið fullan þátt í starfi á

þetta gengur ekkert upp við erum aðilar að heiðarlegu alþjóðlegu samstarfi þarna og þurfum ekkert að skammast okkur fyrir það